Din păcate, măsurile implementate de unele guverne în Uniunea Europeană s au dovedit a fi ineficiente și de aceea acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de o mobilizare totală pentru a revitaliza economia Uniunii Europene. În acest sens consider că trebuie ca Uniunea Europeană să acționeze ca o entitate, trebuie să câștige competențe în ceea ce privește coordonarea politicilor fiscale la nivelul Uniunii Europene și, după caz, să implementeze o guvernare economică comună, dar cu un buget bine finanțat.